hæstvirtur forseti málefni lánasjóðs íslenskra námsmanna var eitt af forgangsverkefnum síðustu ríkisstjórnar það er að bæta kjör námsmanna að því leyti til að lækka endurgreiðslubyrði námslána þegar að ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks tók til starfa árið nítján hundruð níutíu og fimm þá var endurgreiðslubyrði árlega af námslánum um sjö prósent en í dag er hún um þrjú komma sjötíu og fimm prósent sem þýðir að kjör þeirra sem lokið hafa háskólanámi hafa batnað allverulega því há endurgreiðslubyrði íþyngdi verulega mörgum þeim sem voru að koma sér upp heimili og fjölskyldu eftir langt háskólanám en hér í aðdraganda síðustu kosningar voru málefni stúdenta eða íslenskra námsmanna í háskólum mjög til umræðu og allir stjórnmálaflokkar lögðu mjög mikla áherslu á málefni námsmanna í aðdraganda kosninganna mikið var rætt um svokallaðan framfærslugrunn sem er viðmiðun hjá lánasjóði íslenskra námsmanna við lánveitingar úr sjóðnum og því spyr ég hæstvirtan ráðherra hvað líði endurskoðun á framfærslugrunni lánasjóðs íslenskra námsmanna og fyrirspurnin á vissulega rétt á sér því eins og ég sagði áðan var það loforð margra stjórnmálaflokka að það yrði farið í endurskoðun á framfærslugrunninum enda má segja að mörg viðmið í framfærslugrunninum sé barn síns tíma við getum tekið sem dæmi þróun á húsnæðismarkaðnum hvernig leiga hefur stórhækkað á þeim markaði þannig að þau viðmið sem eru innan framfærslugrunnsins bara hvað húsnæðismálin varðar eru ekki raunhæf í dag og ég held að flestir séu sammála um það sérstaklega líka í ljósi þess að nú eru um sjö hundruð stúdentar á biðlista eftir íbúðum á stúdentagörðum við háskóla íslands og að sjálfsögðu þarf sá stóri hópur fólks að leita annað út á hinn almenna húsnæðismarkað alla vega hluti þess fólks sem segir okkur það að það fara gríðarlega háir fjármunir hjá námsmönnum í það að borga húsnæðiskostnað síðan má náttúrlega telja upp fleiri hluti í framfærslugrunninum í ljósi þess að verðlag hefur hækkað mjög mikið á mörgum sviðum á undanförnum árum þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að endurskoða þennan framfærslugrunn og spyr því